En effet, je me réjouis de l'avancée que constitue ce texte pour la mobilité des patients en Europe. Après de nombreuses années d'incertitudes, notamment d'incertitudes juridiques, et un gros travail effectué par le Parlement européen, ce texte permet de simplifier, clarifier et codifier les conditions dans lesquelles les citoyens européens peuvent bénéficier de soins dans un autre État européen que leur État de résidence, aussi bien en termes d'accès qu'en termes de remboursement. Je pense, en particulier, à tous les patients souffrant de maladies rares qui vont pouvoir avoir enfin accès à des traitements spécifiques adéquats adaptés à leur situation. Je tiens à souligner que cette directive est une réalisation européenne concrète qui va dans le sens de l'Europe des citoyens, qui accorde des droits nouveaux aux citoyens européens et, en ce sens, elle est un pas tout à fait décisif et essentiel pour la mobilité des citoyens à l'intérieur de l'Union.